smella þar á tengil sem heitir fréttaupptökur og skoða fréttaupptökur frá því í fyrrakvöld þar sést umrædd frétt og allir geta kynnt sér það viðtal sem fréttamaður ríkisútvarpsins átti þar við forsætisráðherra noregs